Herr Präsident! Mit Sicherheit hat Belgien die EU Ratspräsidentschaft in einer sehr schwierigen Übergangsphase übernommen, da einerseits die Wirtschaftskrise noch nicht überwunden ist und andererseits natürlich auch der Vertrag von Lissabon noch nicht vollständig umgesetzt ist bzw. auch dessen bedingte Tauglichkeit sichtbar wurde. In der gesamten Debatte um den Eurorettungsschirm allerdings darf ein wesentlicher Aspekt nicht vergessen werden, nämlich dass sowohl der Rettungsschirm für die Eurostaaten als auch die Kredite für Griechenland gegen den Vertrag von Lissabon verstoßen. Beiden Maßnahmen fehlt somit die zulässige Rechtsgrundlage.

Nach weiteren Rettungsschirmkandidaten wie Irland und Portugal ist auch Spanien ein Sorgenkind der Eurozone. Auf der anderen Seite werden Nettozahler wie Deutschland und Österreich sukzessive zu den Melkkühen der EU. So kann es natürlich nicht weitergehen.